Ich hoffe, dass Sie die auch durchsetzen können bei den Verhandlungen. Denn Kopenhagen war auch deshalb ein Flop und ein Desaster, weil die Europäische Union keine Ziele hatte. Sie spielten Beamten Mikado Wer sich als Erster bewegt, der hat verloren. Und so ist es dann gelaufen. Das müssen wir ändern. Deshalb muss hier die Position der Europäischen Union klar sein. Wir erinnern uns Das Emissionshandelssystem ist deshalb eingeführt und von den meisten Fluggesellschaften akzeptiert worden, um die Kerosinsteuer zu verhindern. Aber wir wissen auch, dass der europäische Steuerzahler den Airlines jedes Jahr 30 Milliarden Euro zur Verfügung stellt, weil auf die Mehrwertsteuer und die Kerosinsteuer verzichtet wird.

Das wird viel teurer, nur damit Sie wissen, worum es hier geht. Wir wissen doch Der Flugverkehr ist sehr gefährlich, und die Emissionen in der Luft sind drei bis viermal so gefährlich wie die am Boden. Trotzdem wird er vom europäischen Steuerzahler vehement unterstützt. Es gibt keine Trassenpreise, die gibt es nur über Sibirien. Warum gibt es sie nicht hier? Die Bahn muss dafür bezahlen. Die Fahrpreise, die Entschädigung in den Fahrgastrechten bei der Bahn bekommt man schon nach einer Stunde das Geld oder ein Teil des Geldes zurück, beim Flugverkehr erst nach drei Stunden.

Diese unfairen Rahmenbedingungen müssen verändert werden, sonst können wir unsere Klimaziele begraben. Und das will keiner.